Přestože ratifikační proces Lisabonské smlouvy ještě není dokončen, chtěl bych podotknout, že uspokojení a radost budeme moci pocítit teprve tehdy, pokud občané Evropského společenství potvrdí, například i v dalších volbách do Evropského parlamentu, že Lisabonská smlouva byla především v jejich prospěch, zlepšila sociální podmínky, snížila nebezpeční ozbrojených konfliktů a výrazně přispěla k moderní demokratické Evropě. Přiznávám, že výsledek opakovaného irského referenda pro mě nebyl překvapením. Všichni jsme byli svědky výrazného zájmu ze strany evropských struktur, který až hraničil s nátlakem na Irsko a který byl odpovídajícím způsobem podpořen i finančními prostředky. Svým hlubokým přesvědčením jsem byl federalistou, a to ještě v době společného státu Čechů a Slováků. Federalistou v nejlepším slova smyslu jsem a zůstávám. Vadí mi ale a nejsem sám že o tak důležitém dokumentu nemohli občané Evropské unie rozhodnout referendem ve všech státech. Prosadit dokument, který především dává možnosti posílit úlohu finančních institucí bez ohledu na sociální Evropu, považuji za chybu. Opakované referendum v Irsku považuji za precedent, který je nebezpečný pro celé Evropské společenství. Čas bude naším soudcem a myslím, že ukáže, že výsledek druhého irského referenda je Pyrrhovým vítězstvím.